Gerade in dem Bereich der erneuerbaren Energien wird eine Menge Geld in die Hand genommen, um zu investieren. Wenn wir jetzt aber ein Signal setzen, dass wir es doch nicht so ernst meinen für 2030, dann verunsichern wir viele Investoren und viele, die vorangehen wollen. Wir brauchen eigentlich ein Ziel von 45 erneuerbare Energien und 50 CO 2 Reduktion, damit es überhaupt vorangeht auf dem Weg zu einer energieeffizienten und kohlenstoffarmen Industriegesellschaft. Das ist der Weg, den wir einschlagen sollten, und nicht die Rolle rückwärts.

Da kann man mal schauen, was hier das Gängelband überhaupt ist.